Dat PEPP vereist namelijk een forse wetswijziging in Nederland en de daaropvolgende Nederlandse tegenstem van de minister in de Raad was tevergeefs.

Want waarom vindt de Commissie dat ze zich hierin toch mag mengen en waarom die meerderheidsbeslissingen, die steeds ten koste gaan van onze werknemers? De Nederlandse kapitaalgedekte bedrijfspensioenen zijn uniek! Mijn zorgen en die van het Nederlandse parlement worden gedeeld door de Nederlandse pensioenfederatie.

Dit is nu dus al de derde keer dat de wens van Nederland om het eigen pensioenstelsel uit de greep van de EU te houden door de Unie wordt genegeerd. Waarom niet een aanvullend pensioen stimuleren zonder in te boeten op de soevereiniteit van de lidstaten? Want als financieel duurzame nationale pensioenstelsels van zulk vitaal belang zijn voor de stabiliteit van de Unie, zoals de rapporteur stelt, is dat juist een argument om de Unie verre van de pensioenstelsels van de lidstaten te houden!